Najlepša hvala, predsedujoči, in lep pozdrav kolegice in kolegi. Razlogov za preiskavo poslovanja DUTB je več kot dovolj od svoje ustanovitve leta dva tisoč trinajst dalje DUTB aktivno sodeluje pri razprodaji državnega premoženja slovenskih podjetij in nepremičnin po absurdno nizkih cenah. Pri tem vsem se kot v poročilih navajata tudi računsko sodišče in KPK, že leta poslužuje prirejanja cen, prikrivanja informacij, neenake obravnave ponudnikov grobih kršitev pravil javnega naročanja, spornih praks kadrovanja in nesorazmernega določanja, višine plač zaposlenih. Ustanovitev komisije smo v Levici podprli, a pod pogojem, da preiskava pokrije obdobje od leta dva tisoč devet dalje, ko so se v javnosti pojavili prvi pozivi k ustanovitvi slabe banke, in ne zgolj od leta dva tisoč dvanajst, ko je bila sprejeta zakonska podlaga za ustanovitev DUTB, ko so sprva predlagali v NSi, tako bo možno raziskati tudi številne sporne prakse in interese ključnih akterjev, ki so sodelovali pri ustanavljanju DUTB, v nasprotju s poslanci NSi namreč v Levici menimo, da je bila slaba banka od vsega začetka slaba ideja, saj je bila zasnovana na principu privatizacije dobičkov in podružbljanja stroškov, zato so že pred ustanovitvijo DUTB opozarjali na to, se opravičujem, so že pred ustanovitvijo DUTB opozarjali slovenski ekonomisti, kot sta Ivan Ribnikar in Jože Mencinger, ti so povsem upravičeno svarili, da gre pri načrtu državne slabe banke za rešitev, ki bo v primerjavi z ustanovitvijo internih slabih bank ali neposredno državno dokapitalizacijo bank, davkoplačevalce stala daleč največ. Prav tako so povsem opravičeno opozarjali, da slaba banka ne bo mogla poznati razmer v vsakem posameznem podjetju, da zato ne bo znala sama ustrezno ovrednotiti slabih posojil in da nazadnje tudi ne bo uspešna pri njihovi izterjavi. V posmeh tem svarilom je bila v času druge vlade Janeza Janše, katere del je bila tudi NSi ustanovljena državna slaba banka, kot so jo zahtevali tako imenovani mladoekonomisti zbrani okrog Janeza Šuštaršiča, takšna DUTB je bila že od vsega začetka zamišljena kot institucija za hitro razprodajo, ustanovljena je bila v obliki družbe zasebnega prava v javni lasti, za katero mnoge omejitve ne veljajo, ne samo plačne, DUTB lahko brez omejitev posluje tudi s podjetji iz davčnih oaz, država in državna podjetja ne smejo sklepati poslov s podjetji, katerih lastništvo ni znano, DUTB pa takšnih omejitev nima. To seveda pomeni, da imajo špekulativni skladi, razbremenjeni plačevanja davkov, avtomatsko prednost, poleg njih pa tudi bivši lastniki, ki lahko zdaj skozi davčne oaze z velikimi popusti spet pridejo do svojega premoženja. Škandale, v katere so bili vpleteni posamezniki, ki so bili posredno ali neposredno vpleteni v poslovanje DUTB, bi lahko naštevali v nedogled, toda s tem ne bi zaobšli ključnega problema, DUTB nikakor ni bila zasnovana kot institucija v javnem interesu, ki se je po nesrečnem naključju izjalovila zaradi nekih pritlehnih dejanj moralno oporečnih posameznikov, ki so jo izkoristili za zasledovanje svojih zasebnih interesov. DUTB je bila od samega začetka osnovana na ekonomskih pravnih in političnih temeljih, ki so takšno delovanje, ne le omogočali, temveč celo spodbujali. Škandali okrog DUTB, o katerih smo zadnjih šest let brali v medijih, zato niso le slučajne anomalije, temveč strukturni princip delovanja DUTB, najlepša hvala. Hvala lepa.